Studie dokladují, že výdělky z obchodu s lidmi převyšují zisky z pašování a distribuce drog. S rozšiřováním Unie na východ tento organizovaný zločin narůstá. Přesto dosud nemáme společnou strategii, chybí koordinace opatření různých institucí a členských států, které by se neměly bránit harmonizaci legislativy, i když to není zakotveno ve Smlouvách. Obracím se proto na španělské předsednictví, aby dovedlo k závěru jednání se členskými státy o společných definicích trestů a sankcí. Chci vyzdvihnout, že nová směrnice, na kterou čekáme, by měla účinněji potírat také poptávku po nelegálních sexuálních službách, je totiž alarmující, že zneužívání zejména dětí stoupá.

20 To, co chybí, je také účinná prevence a osvěta cílená na děti a rodiče.

To, co dlužíme občanům Evropské unie, je nepochybně nový, koordinovaný přístup a harmonizace legislativy na potírání také poptávky a samozřejmě samotného obchodu s lidmi. Žádám tedy Komisi, aby předložila do Evropského parlamentu komplexní legislativní návrh na účinnější boj proti obchodování s lidmi, a to v co nejkratším termínu.